Spoštovani predsedujoči, spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci! Skoraj neverjetno je, da v Sloveniji živi več kot petinšestdeset tisoč žensk, ki prejemajo pokojnino, manjšo od petdeset, petsto evrov, oziroma je kar triinosemdeset tisoč takih, ki so stare petinšestdeset ali več let, in skupaj s pokojnino in ostalimi prihodki z javnih sredstev prejmejo manj kot petsto evrov. Med njimi je zagotovo največ takih, ki prejemajo kmečko pokojnino ali pa so pred letom dva tisoč enajst prejemale državno pokojnino, ki jim je bila ukinjena. Z uvedbo gospodinjskega dodatka bi pomembno omilili revščino med starejšimi ženskami, ki povečini bivajo same oziroma je zelo nizke prihodke. S priznanjem gospodinjskega dodatka, gospodinjskega dela, ki so ga opravile vse življenje, bi jim to tudi deloma priznali. predlog zakona obravnava in ureja pravice žensk, ki so, stare petinšestdeset ali več let, in prejemajo petsto evrov oziroma skupaj z ostalimi prihodki iz javnih sredstev, bi jim bil ta gospodinjski dodatek, priznan. Menim, da bi s sprejemom zakona zagotovo pripomogli k zmanjšanju revščine med starejšimi ženskami, predvsem tako, tistimi na podeželju, ter jim, tako omogočili, da dostojno preživijo jesen svojega življenja.